virðulegur forseti ég er sammála háttvirtum þingmanni karli matthíassyni að vestnorræna ráðið það eru góðir sprettir í því um þessar mundir og starf þar er að styrkjast miðað við hvernig ég

það var spennandi að lesa um þessa ráðstefnu á húsavík og ég er sammála því að þetta er mjög jákvætt að grænlendingar skuli vilja skoða það að koma alla vega inn í hluta af samningnum ef það er tæknilega hægt það var líka afar jákvætt að fá tillögu til norðurlandaráðs frá vestnorræna ráðinu um að löndin ættu að samhæfa sín mál varðandi björgun í tillögunni var sérstaklega dregið fram

hafa bandaríkjamenn dregið saman sína viðveru verulega og það hefur miðað við hvernig vestnorræna ráðið upplifir það og ég er sammála því það hefur veikt bæði stöðuna okkar í öryggismálum og ekki síður í björgunarmálum það hefur veikt stöðuna við erum að reyna að koma til móts við það með því að styrkja okkur með ýmsum rammasamningum og auknu samstarfi það er auðvitað mjög mikilvægt samstarf við dani að þessu leyti fyrir bæði grænland og færeyinga af því að í kringum ísland grænland og færeyjar eru danir bæði með flugvélar og skip þeir eru í eftirlitsferðum hér reglulega þannig að þeir hafa mikla viðveru hér danirnir það er því mjög eðlilegt að þetta sé tekið upp ég vil líka nefna að vestnorræna ráðið kom með tillögu á sínum tíma um jafnréttisstarf og það er núna að blómstra eins og ég skil það í færeyjum það eru þingkosningar í síðasta lagi um miðjan janúar og þeir hafa verið að taka upp tillögu þar sem